Az elmúlt napok híradásaiból kirajzolódik az ideális kelet európai munkavállaló képe, akit szívesen fogadnak Nyugat Európában. A jó kelet európai munkavállaló dolgozik, amennyit bír, szigorúan minimálbérért, se többért, se kevesebbért, hogy se szociális dömpinget ne okozzon, se extra kiadást a munkaadójának. Minden munkát elvégez, amit a helyiek nem tudnak, vagy nem akarnak elvégezni, gondozza a nyugat európai idős szülőket, neveli a gyerekeket, ápolja magukat, hogyha betegek. A jó kelet európai munkavállaló a családját hátrahagyja, nem terheli meg velük a fogadó ország oktatási és egészségügyi ellátó rendszerét, a gyerekei után nem igényel családi pótlékot, és ha beteg, nem megy orvoshoz. A fizetését sem utalja haza, hanem helyben elkölti az egészet, hadd nőjön a belső fogyasztás. Munkásszállón vagy elhagyott barakkban lakik, mert nem akarja bővíteni a keresletet, és ezzel fölverni a bérlakások amúgy is magas árát. Csendben tűri, ha segélyturistának, ingyenélőnek vagy olyan, nem kívánatos személynek titulálják, aki miatt romlik a bűnözési statisztika.

Az ideális kelet európai azonban nem is munkavállaló. Hanem milliárdos üzletember, az se baj, ha a vagyona eredete nem teljesen tiszta. Ő állampolgárságot és szabad mozgási lehetőséget kap. Ez azonban nem a szolidaritás, a közös értékek Európája.